skýrslu íslandsdeildar þingmannanefnda efta og e e s fyrir árið tvö þúsund og þrettán í fjarveru formanns nefndarinnar guðlaugs þórs þórðarsonar háttvirts þingmanns tek ég að mér þetta hlutverk sem varaformaður

gegna veigamiklu hlutverki sem grunnstoðir íslenskrar utanríkisverslunar eins og glöggt kom fram hér fyrr í dag í umræðum um skýrslu utanríkisráðherra um utanríkis og alþjóðamál það má segja að með aðildinni að e e s njóti íslendingar að

evrópusambandsins og þau efta ríki sem eru aðilar að e e s samningnum sem eru auk íslands noregur og liechtenstein og þar með að um fimm hundruð milljóna manna markað auk þess að koma að rekstri e e s samningsins hefur efta byggt upp öflugt net fríverslunarsamninga við ríki utan e s b eða svonefnd þriðju ríki í umfjöllun þingmannanefnda efta og e e s um e e s samninginn og rekstur hans var sjónum einkum beint að tveimur þáttum á árinu tvö þúsund og þrettán í fyrsta lagi var fjallað um upptöku nýrra e s b gerða í e e s samninginn og innleiðingu þeirra í e e s efta ríkin standi ekki við tímamörk e e s samningsins sem kveða á um að ekki skuli líða meira en sex mánuðir frá því að ákvörðun er tekin um að taka gerð upp í e e s samninginn með svokölluðum stjórnskipulegum fyrirvara þar til fyrirvaranum hefur verið aflétt á innleiðingu en áður eru dæmi um í öðru lagi var síðan sérstaklega fjallað um réttindi borgara innan e s b og e e s í sérstakri skýrslu og ályktun fríverslunarsamningagerð efta við ríki utan e s b svonefnd þriðju ríki var ofarlega á dagskrá þingmannanefndar efta að venju efta hefur verið í fararbroddi á heimsvísu í gerð fríverslunarsamninga sem eru í gildi þeir eru nú um tuttugu og fimm talsins og taka til þrjátíu og sex ríkja engin ríkjasamtök að e s b undanskildu hafa byggt upp eins víðtækt net fríverslunarsamninga þingmannanefnd efta hefur á undanförnum árum stutt dyggilega við gerð fríverslunarsamninga efta og beitir sendinefndum og þingmannaheimsóknum til að kynna og afla stuðnings við gerð slíkra samninga fríverslunarviðræður standa nú yfir við meðal annars efnahagsleg stórveldi eins og tollabandalag rússlands hvíta rússlands og kasakstans og indlands sem hæstvirtur utnaríkisráherra gerði grein fyrir hér í dag í umræðunum að eru að einhverju leyti á ís en auk þess enda yfir viðræður við indónesíu víetnam malasíu tæland alsír og hondúras og gvatemala af fleiri málum sem voru á dagskrá þingmannanefnda efta og e e s má nefna makríldeiluna málefni norðurslóða loftslags og orkumál samgöngustefnu e s b framtíð e e s og samband e s b við evrópsk örríki og sviss og loks þinglegt eftirlit með europol og eurojust og mikilvægi þess að þjóðþing efta ríkjanna séu þátttakendur í þeirri vinnu á árinu tvö þúsund og þrettán var starfsemi nefndanna með hefðbundnum hætti þingmannanefnd efta kom saman til fundar tvisvar sinnum í tengslum við fundi nefndarinnar með ráðherrum efta enn fremur átti framkvæmdastjórn þingmannanefndar efta fundi með þingnefndum og stofnunum í kostaríka og panama til að styðja við gerð fríverslunarsamninga efta við ríkin tvö framkvæmdastjórnin átti einnig fundi með þingnefndum og ráðuneytum í króatíu í tilefni af inngöngu króatíu í e e s þingmannanefnd e e s kom að venju tvisvar saman til fundar á árinu fyrri fundurinn sem haldinn var í maí var ekki sóttur af hálfu alþingis enda hafði þing ekki komið saman að afloknum kosningum og kosið nýja íslandsdeild í skýrslu íslandsdeildarinnar sem er á þingskjali sex hundruð fjörutíu er síðan að finna ágætt yfirlit yfir einstaka fundi þingmannanefndar efta bæði heimsóknir til þriðju ríkja eins og kostaríka og panama í janúar tvö þúsund og þrettán og hefðbundna fundi þingmannanefndar efta og ráðherra á miðju ári tvö þúsund og þrettán fundi þingmannanefndar e e s í liechtenstein í október og heimsókn til zagreb í króatíu í októberlok og sömuleiðis þingmannanefndar efta í genf og brussel í nóvember á árinu tvö þúsund og þrettán samþykkti þingmannanefnd e e s nokkrar ályktanir

þingmannanefnd efta samþykkti á árinu tvær ályktanir annars vegar ályktun um þinglegt eftirlit með europol og eurojust og mikilvægi þess að þjóðþing efta ríkjanna séu þátttakendur í þeirri vinnu sem var samþykkt á fundi í þrándheimi í

sömu þingmönnum og það á einnig við um önnur aðildarríki en aðildarríkin með efta eru fjögur ísland noregur sviss og liechtenstein en efta ríki sem taka þátt í e e s samningnum eru ísland noregur og liechtenstein en sviss kaus á sínum tíma að standa utan e e s samningsins og hefur tvíhliða samskipti og samning við evrópusambandið á árinu tvö þúsund og þrettán varð breyting á skipan íslandsdeildar í kjölfar alþingiskosninga fyrri hluta ársins skipuðu íslandsdeildina þingmennirnir árni þór sigurðsson sem var formaður skúli helgason var varaformaður sigmundur ernir rúnarsson sigmundur davíð gunnlaugsson og þorgerður k gunnarsdóttir skipuðu nefndina einnig í kjölfar alþingiskosninganna í apríl tvö þúsund og þrettán var ný íslandsdeild kosin á fundi í alþingi sjötta júní fyrir allt kjörtímabilið og nefndina skipa nú guðlaugur þór þórðarson háttvirtur þingmaður formaður árni þór sigurðsson varaformaður árni páll árnason vilhjálmur bjarnason og willum þór þórsson íslandsdeild var að venju virk í starfi þingmannanefnda efta og e e s á árinu og lét að sér kveða í öllum helstu málum sem komu til umræðu í nefndunum meðal annars tók háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson að sér starf skýrsluhöfundar skýrslu þingmannanefndar e e s um málefni norðurslóða meðhöfundur hans af hálfu evrópuþingsins var írski þingmaðurinn pat the cope gallagher og skýrslan var kynnt á fundi í liechtenstein á árinu gegndi alþingi forustu í þingmannanefndum efta og e e s árni þór sigurðsson var formaður fram að alþingiskosningum og guðlaugur þór þórðarson tók við formennsku á fundum nefndanna eftir kosningar virðulegur forseti ég ætla ekki að hafa þessa framsögu með þessari skýrslu lengri að sinni hana er eins og ég sagði áðan að finna á þingskjali sex hundruð fjörutíu þar sem er nánara yfirlit yfir málefni einstakra funda eða viðfangsefni einstakra funda í nefndinni ég vil nota þetta tækifæri í lokin og þakka samstarfsmönnum mínum í íslandsdeild þingmannanefndar efta og e e s fyrir góða og trausta samvinnu og sömuleiðis nefndarriturum og starfsmanni nefndarinnar á skrifstofu efta í brussel fyrir aðstoð og